fyrir tillögu um heimild til handa ríkisstjórninni að fullgilda fyrir íslands hönd fríverslunarsamning milli ríkja efta og

jafnframt er leitað heimildar til fullgildingar á landbúnaðarsamningi milli íslands og hinna svokölluðu flóabandalagsríkja

hafa verðmæti vöruinnflutnings til aðildarríkjanna verið á bilinu þrjú hundruð tuttugu og sex til fimm hundruð sextíu og fjórar milljónir króna mest hefur verið flutt út til sameinuðu arabísku furstadæmanna og sádi arabíu það er athyglisvert að á síðustu árum hefur útflutningur okkar fyrst og fremst samanstaðið af úrgangi og leifum frá orkufrekum iðnaði en árið tvö þúsund og tíu var þó mest flutt út af undanrennudufti þotueldsneyti lyfjum ýmiss konar íblöndunarefnum fyrir sement kísiljárn og svo framvegis það er athyglisvert hér frú forseti að íslendingar eru að flytja út þotueldsneyti til olíuframleiðsluríkjanna það stafar af því að við stöndum fyrir umfangsmiklum flugrekstri í þessum ríkjum og í gegnum það verðum við með sérkennilegum hætti útflutningsland á þotueldsneyti til hinna miklu olíuríkja sádi arabíu og líka sameinuðu furstadæmanna

heldur en nemur útflutningi okkar hann var áttatíu og fjórar milljónir árið tvö þúsund og tíu og þá var mest flutt inn frá sameinuðu arabísku furstadæmunum og sádi arabíu ég gat um flugreksturinn sem er snar þáttur í samskiptum sumra þessara ríkja við ísland á viðskiptasviðinu þjónustuviðskiptin milli íslands og þessara ríkja eru töluverð þau eru mest við sádi arabíu og reyndar sameinuðu arabísku furstadæmin útflutningur á þjónustu frá íslandi til sádi arabíu nam árið tvö þúsund og níu sextán komma þremur milljörðum króna innflutningur um einn komma einn milljarð króna á sama ári nam útflutningur á þjónustu frá íslandi til sameinuðu arabísku furstadæmanna um einn komma níu milljörðum króna innflutningurinn aftur á móti frá þessum furstadæmum var átta hundruð sextíu milljónir króna eins og ég sagði áðan að í tengslum við þotueldsneytið þessi mikli útflutningur til sádi arabíu og sameinuðu arabísku furstadæmanna skýrist að langstærstum hluta af flugþjónustunni fríverslunarsamningurinn við flóabandalagið sem ég er hér að reifa kveður á um lækkun eða niðurfellingu tolla á iðnaðarvörur sjávarafurðir og unnar landbúnaðarvörur þannig munu tollar á sjávarafurðir og allar helstu iðnaðarvörur frá íslandi falla niður frá gildistöku samningsins eða í sumum tilvikum að loknu fimm ára aðlögunartímabili þessi fríverslunarsamningur er af svokallaðri annarri kynslóð slíkra samninga hann inniheldur þess vegna auk ákvæða um vöruviðskipti ákvæði um þjónustuviðskipti hugverkaréttindi samkeppnismál opinber innkaup þar er sömuleiðis að finna ákvæði um stofnanir sem samningnum tengjast og ákvæði um lausn ágreiningsmála

sem gerður var sama dag eða frágenginn er viðbótarsamningur hann er eins og sá sem ég reifaði hér áðan gerður með vísan til fríverslunarsamnings efta ríkjanna við flóabandalagið hann er sérstakur að því leyti að eins og með slíka samninga falla viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur undir hann hann kveður á um að tollar á tilteknar landbúnaðarafurðir verði lækkaðir eða felldir niður aðildarríki flóabandalagsins munu þannig fella niður tolla á lifandi hross íslenskt lambakjöt en ísland mun fella niður tolla á kaffi kakó ávaxtasafa og ýmsar matjurtir ég legg til frú forseti að þessu máli verði vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar þegar umræðu lýkur